Mis õigustusi ja vabandusi nad kavatsevad leiutada selle kohta, et tähtaegadest ja lubadustest ei peeta kinni? Võib olla oleks otstarbekam isegi komisjoni kritiseerimise asemel ausalt tunnistada, et vaatamata lakkamatule ja kõrgelennulisele retoorikale innovatsiooni ja teadusuuringute tähtsusest riigipäid ja valitsusjuhte tegelikult need asjad nii väga ei huvita. Kolleeg Claude Turmes tegi juba selle olukorra iroonilisuse selgeks.